Zuallererst möchte ich betonen, dass ich mich freue, dass es gelungen ist, dass wir heute eine Gelegenheit haben, den Bericht über den europäischen Aktionsplan zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen, kurz AMR, hier im Rahmen des Konzepts Eine Gesundheit zu diskutieren.

Präsident Juncker hat heute Vormittag in seiner Rede zur Lage der Union darauf hingewiesen, dass nur ein starkes und geeintes Europa seine Bürgerinnen und Bürger gegen Bedrohungen von innen und außen schützen kann von Terrorismus bis zum Klimawandel, wie er sagte. Ich möchte hier ergänzen und betonen, dass es dieses gemeinsame Europa, diese gemeinsame Kraftanstrengung auch braucht, um die Menschen vor wachsenden gesundheitlichen Bedrohungen zu schützen vor AMR zum Beispiel. Ich darf hier auch kurz anmerken, dass ich es bedaure, dass Präsident Juncker in seiner heutigen Ausführung den für die Menschen, aber auch für den Wirtschaftsstandort so enorm bedeutenden Themenkomplex Gesundheit gar nicht angesprochen hat. Im Gegensatz zu seiner Rede von 2017, wo er erfreulicherweise auf die Bedeutung einer hohen Durchimpfungsrate und die Notwendigkeit, dass alle Menschen in der EU Zugang zu Impfungen haben, hingewiesen hat.

Warum ist dieser Kampf gegen AMR, die antimikrobielle Resistenz so wichtig? Weil weitestgehend unbeachtet von der medialen Berichterstattung, aber auch weitestgehend unbeachtet von der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung jede Woche knapp 500 Menschen in der Europäischen Union an Infektionen, die auf multiresistente Keime zurückzuführen sind, sterben. Das sind ebenso viele, wie bei Verkehrsunfällen pro Jahr in der Europäischen Union zu Tode kommen. Und es werden noch viel mehr werden, wenn wir nicht engagiert, konsequent und ernsthaft dagegen angehen.

Das Europäische Parlament hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach mit dieser Problematik befasst, und es sind auch schon zahlreiche Schritte initiiert worden. Ich hoffe, Herr Kommissar Andriukaitis wird seine Redezeit hier nutzen, um auf diese noch detailliert einzugehen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei ihm auch ganz ausdrücklich für seinen Einsatz und sein Engagement bedanken. Mein Dank gilt aber auch den Verantwortlichen in den europäischen Agenturen, die in diesem Bereich tätig sind, für ihre gute und fruchtvolle Zusammenarbeit. Dieser Bericht soll die Arbeit der Kommission und der Mitgliedstaaten unterstützen und vor allem vorantreiben. Wir haben hier eine Reihe genereller Vorschläge, aber ganz besonders auch eine Vielzahl von konkreten Anregungen und Forderungen erarbeitet. Um zu verhindern, dass neben all dem menschlichen Leid durch Krankheit und vorzeitige Todesfälle im Jahr 2050 der wirtschaftliche Schaden durch antibiotikaresistente Infektionen die finanziellen Auswirkungen der Wirtschaftskrise von 2008 erreicht. Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, health literacy bessere Aus und Weiterbildung für alle im Gesundheitsbereich Tätigen vorantreiben und die Entwicklung und der Einsatz von Diagnostika Schnelltests, neue und alternative Medikamente und Behandlungen, die Bedeutung von Prävention und Immunisierung, neue Geschäftsmodelle als Anreiz für die Industrie, der flächendeckende Zugang sowie die Verfügbarkeit von Antibiotika sollen nur ein paar der Handlungsfelder, die wir in unserem Bericht angesprochen haben, aufdecken.

Die zahlreichen Ergänzungs und Abänderungsvorschläge haben dazu beigetragen, dass wir morgen zur Abstimmung einen Bericht vorlegen können, der nicht nur dem Konzept Eine Gesundheit entspricht, sondern auch dem Konzept Eine starke Stimme, denn sowohl im Agrarausschuss wie auch im Umweltausschuss wurde der Bericht einstimmig angenommen. Ich freue mich auf den heutigen Austausch mit ihnen und hoffe, dass der Bericht auch morgen in der Abstimmung ebenfalls starke Unterstützung erhält, damit wir in Ergänzung zur Aussage von Präsident Juncker auch der Bedrohung der Gesundheit der Europäerinnen und Europäer wirkungsvolle, starke Maßnahmen entgegensetzen können. Ein Europa, das schützt, setzt den Schutz der Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger ganz hoch oben auf seine Agenda.